.eu jsem podpořila. Jeví se možná spíše jako technická záležitost, ale je zde jasný přesah na podporu vizuální identity EU v členských státech a v celkovém internetovém prostředí napříč hranicemi. Internet je v dnešní době spojen i s otázkou ochrany dat a lidských práv a pozice EP na tuto ochranu pamatuje. Také souhlasím s tím, aby byla doména rozšířena na celý evropský hospodářský prostor, protože hospodářské propojení je v tomto prostoru velké a je žádoucí.